Magyar képviselőként nagyon örülök annak, hogy ez a téma itt fekszik az Európai Parlament asztalán, és most erről vitatkozhatunk. Külön öröm számomra, hogy az eddigi hozzászólók szinte mindannyian támogatóan kapcsolódtak ehhez a kérdéskörhöz.

Hiszen az összekapcsolódó piacok számtalan előnyt hozhatnak az érintett térségnek hatékonyabb működést tudnak eredményezni, nagyobb versenyképességre adnak lehetőséget, illetve fenntartható munkahelyteremtésre képesek. A Duna egy olyan természetes kapcsolódási folyam, amely kifejezetten kijelöli Európa egyik igen jelentős fejlesztési régióját. Ráadásul olyan Unión kívüli országokat kapcsol be ebbe az együttműködésbe, amely ezáltal is szorosabb együtt gondolkodásra, szorosabb egymásrautaltságra adhat jelet. Ez későbbi továbblépése lehet az Unión kívüli és az uniós tagországok együttműködésének. Büszke vagyok arra is magyar képviselőként, hogy a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy tartalommal töltse fel ezt a programot. Éppen néhány héttel ezelőtt küldött meg a tagállamoknak egy olyan konkrét projekteket tartalmazó listát, amely az együttműködés keretében közösen végrehajtható.